aufschreien und letztlich Aktionen setzen müssen. Somit glaube ich, dass wir heute viel reden, aber offensichtlich nicht bereit sind, klare Schritte zu setzen.